forseti ég tel að þessi tíðindi frá gærkvöldi og í morgun séu alvarleg og það sé komin upp vandasöm staða fyrir ísland þetta er alvarlegt í fyrsta lagi út frá hagsmunum okkar í makríldeilunni og hlutdeild okkar og framtíðarhagsmunum í þeim efnum það er breytt vígstaða í málinu þetta er í öðru lagi auðvitað pólitísk ný staða pólitísk staða þar sem ísland þarf að vinna úr þar sem komin eru upp flókin samskipti við samstarfs og vinaþjóðir þetta er í þriðja lagi mjög alvarlegt vegna þess eins og hér kom fram í síðustu ræðu að þetta er væntanlega ávísun á bullandi ofveiði á makríl næstu árin sem er um það bil það síðasta sem þjónar hagsmunum íslands bæði sem ábyrgrar fiskveiðiþjóðar en líka vegna þess að líffræðilega er mikilvægt fyrir okkur að stofninn sé stór ég vil segja fyrir mitt leyti að ekkert í framgöngu norðmanna kemur mér hér á óvart það er búið að liggja býsna lengi fyrir að þeir væru okkar erfiðasti andstæðingur í þessu máli öfugt við það sem stundum var haldið fram á síðasta kjörtímabili staðreyndin er sú að veiðar íslendinga á makríl hafa pirrað norðmenn alveg óendanlega frá byrjun það veit sá sem hér stendur allt um því ég tók nokkur símtöl við sjávarútvegsráðherra noregs á útmánuðum tvö þúsund og níu eftir að við íslendingar í fyrsta sinn gáfum út einhliða kvóta þetta er meira undrunarefni hvað varðar færeyjar og evrópusambandið í ljósi samskiptanna við þá aðila báða það er gamalgróinna tengsla íslands og færeyja og þess að evrópusambandið og ísland voru frá og með vori og sumri tvö þúsund og tólf þær þjóðir sem voru helst að reyna að koma þessu máli áfram voru að reyna að ná samningum og voru að reyna að sýna sveigjanleika það var staðfest á tvíhliða fundum sem voru hér á íslandi samhliða fiskveiðiráðstefnu sjávarútvegsráðherra norður atlantshafsins það var staðfest á sérstökum aukafundi í london í septemberbyrjun tvö þúsund og tólf þá þegar lá fyrir að vandamálið lá fyrst og fremst í noregi og menn báru við kosningum og þeir væru ekki í stöðu til að miðla málum fyrr en þeir hefðu fengið nýtt umboð færeyjar voru þar og lengi vel í deilunni meira utan sviga og

þetta þróast síðan þannig eins og hér kom ágætlega fram í máli ráðherra áðan að evrópusambandið heldur áfram í samskiptum við ísland að koma málinu á rekspöl og í staðinn fyrir að vera að tala um eins stafs tölu fyrir ísland eru þeir farnir að opna á þetta sem hér var nefnt það er tólf prósent þannig að vissulega var maður þá farinn að binda vonir við að það væri flötur á því að ná samningum í málinu það sem gerist síðan frá og með því að það slitnar upp úr ef menn ljúka viðræðum í edinborg í síðustu viku

íslendingar fóru heim en færeyingar eða formaður færeysku sendinefndarinnar varð eftir þá þegar hefði það mátt vera ljóst að það gæti eitthvað görótt verið í vændum ég tel líka að yfirlýsing hæstvirts ráðherra á heimasíðu hans fimmta mars síðastliðinn alla vega sér í ljósi þess sem síðar gerðist orki tvímælis þar sem því er slegið föstu um að nú sé fullreynt um að ná samkomulagi og haft orðrétt eftir ráðherra það er ljóst að viðræðum um stjórn makrílveiða fyrir tvö þúsund og fjórtán er nú lokið hafandi þessar yfirlýsingar í höndunum gátu þeir auðvitað tekið því rólega úti í edinborg og haldið áfram að læsa samkomulaginu saman ég velti því fyrir mér var ekki hægt með einhverjum hætti að brjótast inn í þetta mál á þessum dögum sem til stefnu voru norðmenn eru hér að gera það sem þeir hafa lengi ætlað sér að gera og það er að heppnast hjá þeim að halda íslandi út úr þessu eins og mögulegt er hlutdeild þeirra eins lágri og mögulegt væri ef nokkurri en fyrst og fremst að tryggja að íslendingar hafi ekki aðgang að öðrum lögsögum en sinni eigin í vonandi um það að vesturgöngurnar á makríl verði stopular og væntanlega með það í huga eins og nú kemur á daginn að veiða stofninn niður og draga þar með úr líkunum á því að hann gangi hingað vestur þetta er mjög gróft þetta er fullkomlega óábyrgt líffræðilega og þetta er til skammar fyrir þjóð sem telur sig vera ábyrga í þessum efnum fyrir nú utan náungakærleikann sem í þessu birtist evrópusambandið gengisfellir sjálft sig líka með því að taka þátt í samkomulagi sem er ávísun á upp undir hálfa milljón tonna í veiði umfram ráðgjöf því það er það sem stefnir í hér að það verði veitt um hálf milljón tonna af makríl á næstu vertíð umfram ráðgjöf með tilheyrandi afleiðingum fyrir markaðinn og svo framvegis það er afar leiðinleg staða að fást við fyrir ísland og kemur upp auðvitað mörg vandasöm efnisleg og taktísk álitamál hvað varðar það hvernig við eigum að taka næstu skref ég vil segja um færeyinga að við verðum auðvitað að horfast í augu við það að þeir eru að landa gríðarlega góðum samningi fyrir sinn hatt tólf komma sex prósent og þrjátíu til þrjátíu og fimm prósent aðgangur að lögsögum bæði noregs og evrópusambandsins er gríðarlega góður samningur fyrir færeyjar þeir voru með fimm prósent af makrílnum í gamla samningnum þeir setjast niður á morgun með evrópusambandinu og ætla sér örugglega þar að reyna að fá þá skrautfjöður í hattinn að viðskiptaþvinganirnar væru felldar niður hugsanlega með því að gefa eitthvað eftir í síld á móti þá má segja að það sé bara gullin þrenna fyrir færeyinga ef það gengi upp auðvitað getum við glaðst fyrir þeirra hönd en hver verður að passa upp á sína hagsmuni í þessum efnum og sá sem hér stendur sem um áratugi hefur stutt það að við íslendingar héldum þeim réttindum til haga sem færeyingar fengu hér með útfærslu landhelginnar og þegar þeir lentu í sínum efnahagsþrengingum mig tekur það nú nokkuð sárt að færeyingar skuli þá ekki einu sinni hafa aðvarað okkur um hvað þeir ætluðu að fara að gera í þessum efnum ég tel að við hljótum auðvitað að krefja evrópusambandið og færeyjar skýringa við norðmenn þurfum við ekkert annað að gera en ósköp einfaldlega láta þá sjá og heyra og skilja hversu misboðið okkur er við þessa framkomu þeirra en það eru evrópusambandið og færeyjar sem auðvitað ættu að skýra fyrir okkur hvernig stendur á því að ísland er skilið svona eftir þegar menn stóðu frá samningsborðinu og það er skjalfest og viðurkennt að það voru norðmenn sem strandaði á en þá er skúrkurinn verðlaunaður með því að nokkrum dögum seinna eru gerðir við hann samningar en auðvitað verðum við líka að horfast í augu við það að noregur hefur teflt þetta feiknarlega vel og af mikilli hörku og þar á meðal og ekki síst á kostnað íslands þeir viðræðum við evrópusambandið byggðu upp þrýsting á það evrópusambandsmegin frá og náðu svo að leysa þetta í einum pakka það er fá sitt fram í makrílsamningunum og þá voru þeir tilbúnir til að skrifa undir við evrópusambandið einhvern veginn hefur okkur ekki tekist að tefla þetta jafnvel en staða okkar er að sjálfsögðu önnur að ýmsu leyti og veikari en þó skulum við auðvitað ekki gleyma því að við höfum líka ýmisleg vopn í okkar búri þessar þjóðir eru með samninga við okkur um verðmæt réttindi hér og þau skipta þær máli bæði noreg og færeyjar og vestan við okkur er grænland og það getur líka skipt miklu máli hvernig ísland og grænland vinna sameiginlega úr þessari stöðu sem nú er upp komin þó að okkar staða samningatæknilega séð hafi auðvitað verið mjög ólík það er við orðin viðurkennd sem strandríki í hópnum en grænlendingar enn með veiðar á tilraunastigi

að þessi framkvæmd er sýnd einu af viðurkenndum strandríkjum í hópnum það er ekki lengur þannig að ísland sé eitthvert utangarðsland í þessum félagsskap við vorum tekin inn tvö þúsund og tíu sem strandríki og við höfum þar af leiðandi öll réttindi sem alþjóðahafréttarsamningurinn færir okkur sem slík sem eitt af strandríkjunum í hópnum og það er í því ljósi auðvitað miklu ósvífnara að ganga frá samkomulagi til fimm ára án þess að láta okkur svo mikið sem vita á meðan það er í fæðingu en auðvitað þarf að

um sameiginleg samskipti á sviði sjávarútvegsmála fyrir þetta ár þær viðræður stóðu fyrir dyrum og standa væntanlega enn í næstu viku og það verður auðvitað allt öðruvísi fundur en verið hefur undanfarin ár það hljóta allir menn að sjá vonandi er það ekki svo að færeyingar hafi kostað því til að skuldbinda sig til að útiloka okkur í meira eða minna mæli eða alveg frá sinni lögsögu það væru auðvitað veruleg tíðindi ekki bara þá í makríl heldur vegna síldar og kolmunna líka og ég trúi því nú ekki fyrr en ég tek á því að það hafi verið það mundi strax breyta stöðunni verulega ef ísland hefði áfram umtalsverðan aðgang að bæði færeysku og grænlensku lögsögunni nú verðum við bara að veðja á góðan sjávarhita og mikla og myndarlega vesturgöngu næstu árin og þá munum við auðvitað sýna